Vreau să îi mulțumesc dlui Howitt pentru colaborare. Cred că am reușit împreună să realizăm un raport obiectiv, dar nu pot să nu mărturisesc frustrarea pe care o am și în acest an, pentru că negocierile cu

Cred că Macedonia poate fi un caz specific de punere sub semnul întrebării a eficienței și a motivării noastre pentru procesul de aderare a unor state membre. Nu cred că disputa cu privire la nume și aceasta mai ales în raport cu decizia Curții Internaționale de Justiție de la Haga poate să constituie, în continuare, un impediment pentru parcursul european al acestei țări. Dincolo de criticile care se pot adresa acestui stat membru și nu numai, trebuie să recunoaștem că sunt situații specifice și în statele care sunt membre ale Uniunii Europene și care se confruntă cu situații de aceeași natură mă refer la libertatea presei, la eficiența justiției, la statutul de economie funcțională de piață. Dar, dincolo de aceste lucruri, cred că parcursul european al Macedoniei nu trebuie înfrânt și nici demotivat cu paleative, așa cum încercăm în acest moment. Am propus prin acest raport un arbitraj în care Uniunea Europeană să se implice activ în respectarea hotărârilor judecătorești și în încercarea de a găsi soluții obiective din punct de vedere juridic pentru ca parcursul european al unei țări să nu fie înfrânt. Dincolo de aceste lucruri, cred că un lucru esențial pentru Macedonia este reforma justiției, în care s au făcut progrese, progrese semnificative. Sigur, ele trebuie să continue, însă nu putem ignora modul în care s au soluționat legile cu privire la Codul de procedură penală, la situația și independența judecătorilor. De asemenea, nu putem ignora faptul că s au făcut progrese în cadrul acordului de la Ohrid